Camus faisait référence au fait que la liberté est quelque chose qu'il faut absolument sauvegarder. Il faisait référence à la peste brune, au nazisme, et au fait que nous devons toujours rester vigilants et que les libertés fondamentales sont des libertés que nous devons toujours, toujours, préserver.